Car, en réalité, nous avons l'impression qu'à force de ne pas vouloir créer d'aléa moral, ce sont ceux qui dénoncent cet aléa moral qui sont en train d'en créer en Grèce, produisant ici le miracle de réunir toute la classe politique grecque, contrairement à ce qui se passe dans le pays, contre cette politique d'austérité d'abord voulue par M.

Or je ne pense pas que l'économie de la zone euro puisse être ainsi prise en otage par quelqu'un qui joue à l'apprenti sorcier ou qui est en train de mettre en place une stratégie de prophétie autoréalisatrice. Car comment reprocher à M.

Nous avons besoin et nous nous répétons de donner à la Grèce des sources de confiance.